Señora presidenta, el Consejo de diciembre viene con una agenda muy cargada la negociación del la cooperación estructurada en materia de defensa, que ha sido calificada de Bella Durmiente, lo que obligaría a calificar de Cenicienta a la agenda social, largamente postergada en el manejo de la crisis y de la que se habló en Gotemburgo, pero que todavía está pendiente de realizaciones prácticas en materia de empleo digno, protección social y relanzamiento de oportunidades para los jóvenes, incluido el programa Erasmus, promovido por el recordado comisario español Manuel Marín, recientemente fallecido. Pero en lo que resulta inaceptable el balance del Consejo y tiene que ser cambiado de raíz es en materia migratoria, porque el Consejo continúa contaminado con una mirada negativa que vincula cualquier cooperación exterior, incluso la ayuda humanitaria, al retorno de los inmigrantes, a los que se ve siempre como una amenaza. Hace falta crear vías legales, promover visados humanitarios y corredores humanitarios, particularmente en el norte de África.